Madame la Présidente, cette crise sanitaire nous a donc révélé l'extraordinaire fragilité de l'Union européenne en matière de santé publique. Merci, Madame la Commissaire, chère Stella, chère partenaire, comme vous dites, de nous avoir écoutés, ici, dans cet hémicycle, en avril, en juillet et en septembre. Merci d'avoir entendu nos appels pour une Europe de la santé renforcée, plus réactive et mieux coordonnée.

Vous y avez perdu votre voix hier, en présentant le programme pour le renforcement de l'Union européenne dans la préparation aux crises sanitaires. Les chefs de gouvernement doivent maintenant entendre l'appel des citoyens à une véritable Europe de la santé et valider le triplement du budget santé merci à Nicolae Ştefănuță et à la commission des budgets de l'avoir porté.

Cette vision holistique nous permettra d'accomplir notre objectif prioritaire la réduction des inégalités de santé. Dans les négociations avec le Conseil, nous défendrons nos grandes priorités thématiques un plan ambitieux contre le cancer, la prévention des maladies chroniques, la meilleure prise en compte des maladies rares, le renforcement de l'Europe du médicament, mais aussi la santé environnementale, la santé au travail et la santé sexuelle et reproductive. Nous plaiderons également pour une plus grande implication de la société civile et des associations de patients. Nous espérons tous un mandat fort au vote demain, pour préfigurer cette Europe de la santé que nous souhaitons voir se développer dans le cadre de la conférence pour l'avenir de l'Europe.